És én úgy hallottam, hogy csak olyan következtetéseket vont le, ami az Európai Uniót, mint intézményt érinti.

Ön úgy gondolja, hogy ez az Európai Unió hibája?